virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um líkantilraunir vegna stórskipabryggju í vestmannaeyjum það þarf svo sem ekki í sjálfu sér að hafa mörg orð um þessa tillögu virðulegi forseti hún hefur verið rædd á síðustu tveimur þingum var fullunnin í samgöngunefnd fyrir þinglok síðastliðið ár en dagaði uppi í atkvæðagreiðslu nú fer hún aftur væntanlega til nefndar svo hún á að vera auðunnin í sjálfu sér því að rökin eru þau sömu hún snýst um það að fullvinna hugmyndir um breytingar á aðstöðu stórskipa í vestmannaeyjahöfn einfaldlega vegna þess að næstu kynslóðir fragtskipa landsins verða mun stærri en nú er og þegar það gengur í garð innan fárra ára sem reikna má með yrði vestmannaeyjahöfn of lítil eða það yrði of þröngt um skipin og ekki nógu mikið dýpi við þær bryggjur sem fyrir eru það koma nær daglega flutningaskip til vestmannaeyja koma og fara um tvö hundruð fimmtíu skip á ári auk þúsunda fiskiskipa sem eru á ferðinni nætur og daga vestmannaeyjar eru jú öflugasta verstöð landsins úti á landsbyggðinni þar eru framleidd um tíu prósent verðmæta í sjávarafurðum þannig að vestmannaeyjar eru þannig og hafa verið lengi gullkista íslands þessi tillaga byggir á því að ljúka við þær líkantilraunir sem þegar er vera að vinna í líkanastöð siglingastofnunar og draga saman upplýsingar sem þegar er búið að vinna áður um mögulega stórskipahöfn við svokallaða skansfjöru og eins innan hafnar við kleifarbryggju og nausthamarsbryggju líklegustu staðirnir eru norðan eiðis sem óskað hefur verið eftir og svo við skansfjöru eða í innsiglingunni sjálfri þetta þarf að gera á einu bretti í einu samræmi það er ekki spurning um mikinn kostnað við að koma þessu á lokapunktinn það er spurning um að meta hafa valkostir eru og hvað er hagkvæmast og hvað það kostar ég óska því að þetta mál